virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni bjarna benediktssyni fyrir hans ræðu ég er með þrjár spurningar sem ég mundi vilja beina til þingmannsins í framhaldi af hans framsögu í fyrsta lagi er hægt að lofa raunverulega verðtryggðum lífeyri í lögum og samhliða standa við kröfur um tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóðanna tvö hvenær varð raunávöxtun lífeyrissjóðanna jákvæð til þess að auðvelda þingmanninum að svara þessari spurningu ætla ég að gefa honum tvo svarmöguleika a þegar almennri verðtryggingu var komið á eða b þegar vaxtafrelsi var komið á hér á íslandi svo í þriðja lagi er formaður sjálfstæðisflokksins sammála ályktun síðasta landsfundar flokksins um að færa beri niður höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána og að draga beri jafnt og þétt úr áhrifum verðtryggingar